Señora presidenta, la cooperación estructurada permanente se presentó como el no va más en cuanto a la defensa independiente europea. A mí me parece que va a ser un bluf más en cuanto a independencia y, por lo menos, tan bluf como fue el Eurocuerpo.

Y hoy no es más que una parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. No lo digo yo, lo dicen ustedes reforzar el pilar europeo de la Alianza

O, como dice la alta representante, cooperamos más que nunca con la OTAN.

Miren, no vamos a tener más seguridad con la OTAN al revés, es la negación de un espacio común de seguridad europeo. Más gasto militar será más carrera de armamentos. Tenemos casi 507 millones de personas, y lo que hacen es ponerle un tutor, hacer una Unión Europea subalterna de los intereses geopolíticos del otro lado del Atlántico.